Je vous remercie, chère collègue, d'accepter ce carton bleu. Vous avez signalé, en citant les exemples des attentats en Tunisie et en France, notamment, qu'il fallait je vous cite s'élever contre le terrorisme ou encore conclure un accord contre le terrorisme. Mais, en dehors du cas particulier du PNR que vous avez mentionné, vous ne proposez rien de concret. Cela me dérange parce que je ne crois pas du tout en l'efficacité du PNR, ce système de contrôle des passagers d'avion, pour lutter contre le terrorisme.